10 czytamy, że sprawozdanie proponuje harmonizację krajowych systemów zabezpieczenia społecznego i konwergencję przepisów podatkowych. Jaki jest sens umieszczania tego w takim sprawozdaniu, nawoływania do tego, żebyśmy ujednolicali systemy podatkowe czy systemy zabezpieczeń społecznych. To powinno być w kwestii i gestii państw narodowych.

Również nie do zaakceptowania jest fragment mówiący o tym, że wzywa się Radę do zadbania, by państwa członkowskie dysponowały środkami budżetowymi wystarczającymi na organizację tego roku.

Komunikacji został wyasygnowany już milion euro do tego, żeby obejść i uczcić ten rok.